Señor Presidente, este es el símbolo de la asociación Actays. Intervengo hoy en un paso más del reto de Actays en el mundo para despertar sensibilidad y dar visibilidad a las enfermedades raras, especialmente aquellas relacionadas con la gangliosidosis Tay Sachs y Sandhoff. Este año es importante por los hallazgos científicos, que están a punto de empezar a salvar las vidas de los niños afectados por estas enfermedades, y estos estudios se desarrollan desde la Universidad de Cambridge. Por Meritxell, una niña riojana de seis años, y por todos los demás niños que como ella luchan por sobrevivir, les pido que quien pueda colaborar colabore, incluso económicamente, y haga tanto como pueda por ellos, y que desde este Parlamento les ayudemos apoyando el avance científico y las terapias génicas que den una oportunidad a estos niños que luchan por vivir y a sus familias.